Îl felicit pe raportor pentru efortul depus și pentru contribuția sa în ceea ce privește lărgirea ariei de aplicabilitate a programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țările terțe. Una dintre cele mai importante modificări pe care le aduce acest raport este creșterea cu 10 atât a cofinanțării europene pentru programele de promovare a produselor agricole europene, cât și a alocărilor bugetare pentru promovarea consumului produselor lactate, a fructelor și legumelor în școli. Pe de o parte, Europa va beneficia de o promovare mai activă pentru un număr mai mare de produse agricole, iar, pe de altă parte, cei mai importanți beneficiari ai ajutorului comunitar vor fi copiii și elevii. Consider că măsurile propuse sunt foarte importante, deoarece, acum mai mult ca oricând, avem nevoie de investiții în domeniile ce se dezvoltă rapid și pot duce la relansarea economiei.